forseti tuttugasta og níunda maí síðastliðinn var ákveðið með lögum frá alþingi að heimila skilanefndum fjármálafyrirtækja sem nutu heimildar til greiðslustöðvunar fyrir tuttugasta og annan apríl síðastliðinn sem var gildistökudagur laga númer fjörutíu og fjögur tvö þúsund og níu þar til skilyrði eru fyrir efndum krafna samkvæmt hundrað og aðra grein laga um fjármálafyrirtæki sjöttu grein að greiða skuldir vegna launa þar með talin laun í uppsagnarfresti og vegna innlána sem veittur var forgangur með neyðarlögum með tilteknum skilyrðum þau skilyrði frú forseti eru síðast í greininni sem samþykkt var með leyfi forseta skilyrðin eru ef víst er að nægilegt fé sé til að greiða að fullu eða í jöfnu hlutfalli kröfur sem gætu notið sömu eða hærri stöðu í skuldaröð frú forseti nú flytur háttvirtur viðskiptanefnd tillögu til viðbótar við þessa heimild með röksemdum sem er að finna á þingskjali hundrað þrjátíu

með leyfi frú forseta með ákvæði til bráðabirgða sjö í lögunum það eru lög númer hundrað sextíu og eitt tvö þúsund og tvö samanber fyrstu grein laga númer sextíu og eitt tvö þúsund og níu bætist nýr málsliður svohljóðandi með sömu skilyrðum er slitastjórn fjármálafyrirtækja heimilt að greiða skuldir vegna launa þar með talin laun í uppsagnarfresti frá gildistöku laga þessara fram til þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og níu röksemdir fyrir þessu frumvarpi er að finna í greinargerð með frumvarpinu vill háttvirtur viðskiptanefnd freista þess að treysta svo þær heimildir sem fyrir eru í lögum að fyrrverandi starfsmenn spron geti fengið greidd laun í uppsagnarfresti en á því hafa verið talin tormerki af